Tout ceci doit nous imposer beaucoup de rigueur dans l'approche des problèmes de santé publique européenne et nous fait comprendre qu'il est essentiel de travailler avec les chercheurs et l'industrie pharmaceutique pour répondre efficacement à une telle situation et aussi s'en donner les moyens. La bactérie coûte donc des vies, trop de vies. Elle coûte aussi beaucoup d'argent à nos agriculteurs et elle entame dangereusement la confiance du consommateur dans des productions agricoles et une industrie agroalimentaire, qui sont pourtant certainement les plus contrôlées et les plus sûres au monde. Après le concombre, la tomate, la salade, le soja, quelle sera la prochaine victime de cette psychose sanitaire? Les conséquences économiques sont graves pour les agriculteurs. Or, le système d'alerte a très bien fonctionné. Le problème est que la Commission européenne n'a pas les moyens ni la possibilité de contrôler la véracité des informations données par un État membre. Aujourd'hui, les bactéries circulent plus rapidement que par le passé. Il faudra tirer les conséquences, en termes de communication, de la gestion d'une telle crise sanitaire. Un retour d'expérience est nécessaire. Il faudra sans doute envisager des contrôles supplémentaires avant de prendre pour argent comptant les conclusions d'une agence sanitaire nationale ou régionale. Enfin, cette crise justifie totalement le renforcement nécessaire de la traçabilité des denrées alimentaires.

Il conviendrait d'étendre cette obligation à un plus grand nombre de denrées alimentaires. Cela permettrait d'identifier plus rapidement, en cas de crise sanitaire, les sources de contamination et de prévenir plus vite les consommateurs concernés.